Já jsem rád, že zítra snad se podaří tedy tento příspěvek do digitálního trhu přijmout. Jistě, očekávání Komise na začátku tohoto procesu byla větší, než jaký je výsledek.